Ja, hvala, spoštovana podpredsednica, spoštovani poslanec. Zdaj, mogoče bi malce širše orisala. Takoj, ko sem prišla na ministrstvo, sem bila že ob primopredaji seznanjena, da je prejšnje vodstvo pripravljalo kadrovske standarde in normative za delo strokovnih delavcev in pravosodnih policistov v Upravi Republike Slovenije izvrševanje kazenskih sankcij. To smo v zelo kratkem času takrat uskladili s predstavniki obeh sindikatov, posodobili in, tudi sprejeli, objavili. Na podlagi tega so bili potem izdani še drugi pravilniki. Zdaj, vsi zavodi morajo vsa svoja področja temu prilagoditi v določenem času in glede nas nastalo situacijo smo, zagotovo takoj k temu pristopili in to tudi prednostno obravnavajo. Kar se mi zdi še dodaten napredek k temu je, da bodo še v večji meri prisluhnili tudi stroki, se pravi tudi samim pravosodnim policistom, ko bodo predlagali posamezne določene izboljšave glede na, situacijo, ki jo sami opazijo v, posameznem, zavodu, se pravi v posameznem zaporu. Drugo veliko področje se mi zdi, kar je sem sani vlade, tudi prisotnega kolega za javno upravo, tudi ministra za finance, ne nazadnje tudi predsednika vlade, da smo dobili dodatne kvote. Verjamem, da boste poslanci, poslanke potrdili Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, tako da so nam, na podlagi lanskih kvot dodelili še dodatna, najmanj trideset, za pravosodne policiste, ter seveda tudi za upravo, za probacijo, tako da, glede na to, da je trenutno v URSIKS-u petnajst zaposlitvenih postopkov za trideset javnih uslužbencev, tako pravosodnih policistov ko tudi seveda ostalih strokovnih sodelavcev, ki so prav tako potrebni, za opravljanje, dela v zaporih, in seveda potem tudi za probacijo, da bomo nekako to zaokrožili in šli v boljše stanje, kajti, vsem, kar je bilo v tem času, tudi v javnosti, predstavljeno, je bilo ugotovljeno, da ni toliko tem dogodkom, obema, botrovala sama oprema, temveč predvsem to, človeški faktor, da so pravosodni policisti zaradi pomanjkanja zelo preobremenjeni z delom in zaradi tega prihaja tudi do takšnih napak, ki se pravzaprav ne bi smele zgoditi. Kar se tiče samega Kopra, veste, da imamo novo vodstvo, in, dala sem jim nekoliko časa, da prevetrijo vse notranje postopke in da jih potem v drugi polovici februarja tudi obiščemo, da nam predstavijo vsaka vse, kar so v tem času naredili. Poročilo tako o tem, kaj se je zgodilo v Kopru kot tudi vseh ostalih zavodih, kakšno je stanje, smo obravnavali že na vladi. Jaz sem, generalnega direktorja tudi zadolžila, da skupaj z vsemi sodelavci pripravi neki akcijski načrt vlaganj in, osnovna, ocena samo za informatiko, se pravi, za nadzorstvene kamere in neko drugo potrebno opremo je, da je potrebno vlaganje v letošnjem letu, v višini osemsto tisoč, plus vsako leto še dvesto tisoč, za vzdrževanje in posodabljanje. Tako da zdaj pričakujem, da bodo v najkrajšem možnem času za vsak posamezni zapor pripravili akcijski načrt, katere so prioritete glede vlaganj, da bomo šli skupaj s skupaj čez to in, verjamem, da bomo v okviru našega proračuna, kjer smo imeli že tudi zagotovljena sredstva za dodatne zaposlitve, našli tudi sredstva za to, kajti tudi v preteklem letu, tako kot v letih pred mano, je Ministrstvo za pravosodje, na koncu leta odstopilo sredstva, potrebna tudi drugim pravosodnim, deležnikom oziroma gradnikom. Glede same varnostne situacije, ki so jo že preverili po vseh zaporih, ocenjujejo, da je ustrezna. Seveda žal se zavedamo, da lahko do neprijetnih, dogodkov vedno prihaja, ker tam so pač, obsojenci, tudi priporniki in tudi glede števila zapolnjenosti, zaporov, so situacije zelo kritične. Ta situacija ne bo izboljšana, dokler v Sloveniji ne bomo imeli novih zaporov, glede tudi na to, kakšnem stanju so obstoječi objekti, vendar ocenjujejo, da nekih večjih sprememb ni potrebno, bodo pa te spremembe pripravili v zelo, zelo kratkem času, poleg tistega, kar so sami že predlagali. Kar se tiče pa samega strokovnega usposabljanja, tudi tukaj je že višja pobuda mogoče v tem, da bi, to strokovno usposabljanje nekako skrajšali, vendar tukaj je stroka, tako tudi predstavniki sindikata, enotnega mnenja, da to, usposabljanje more biti, zelo dobro, da morajo biti pravosodni policisti primerno pripravljeni in usposobljeni za izvrševanje svojih nalog, tako da tukaj za enkrat ne načrtujemo, nekih, sprememb v zelo kratkem času. Glede na to, kaj bodo pa pravosodni policisti povedali ob podajanju predlogov za izboljšanje varnostne situacije, pa verjamem, da bomo v sodelovanju s predstavniki obeh sindikatov, izboljšali tudi samo nadgradnjo usposabljanja, predvsem v tem, da ni samo začetno usposabljanje, ampak da se potem skozi leta, kar se je sedaj zaradi kadrovske problematike, zaradi preobremenjenosti, nekako tudi opuščalo ...